Panie Przewodniczący!

Nie dziwi więc, że łączą nas także stosunki formalne, jak wspólna deklaracja o stosunkach i współpracy z 2007 r.

Więzi kulturalne, więzi polityczne, więzi gospodarcze, poszanowanie praw człowieka i praworządności, współpraca w zakresie środowiska i bezpieczeństwa, w tym walka z terroryzmem. Cieszę się więc, że skutkiem tego wszystkiego będzie mam nadzieję jak najszybciej także zawiązanie między nami umowy o wolnym handlu. Warto bowiem przypomnieć, że Unia Europejska jest trzecim partnerem handlowym dla Nowej Zelandii, a wartość naszej wspólnej wymiany gospodarczej to jest około 20 miliardów

Unia Europejska jest także drugim inwestorem w Nowej Zelandii. Co ważne Nowa Zelandia to demokratyczne państwo szanujące praworządność, ochronę środowiska, prawa mniejszości.